Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Gospoda kolega Pojbiča iz SDS-a bi prosila, da ne zavaja javnosti in celotnega državnega zbora, ko govori, da so na Debelem rtiču nastanjeni migranti. Na Debelem rtiču ni nastanjenih nobenih migrantov. Prav tako Mladinsko zdravilišče Rdečega križa deluje kot običajno. Zato prosim, jaz mislim, da otroci lahko letujejo na Debelem rtiču tako kot običajno. Pa da preidem k svoji razpravi. V svoji razpravi se ne bom preveč ukvarjala z samo vsebino ilegalnih migracij. V tem državnem zboru smo danes kot že velikokrat poprej veliko govorili in slišali na to temo, vse od povsem neprimernega, na trenutke celo sovražnega govora, kot do konstruktivnih razlag in predlaganih rešitev. Pri tem pa smo skupaj ugotovili, da je problematika migracij, predvsem ilegalnih globalnih, večplastni pojav, ki je generiran zunaj naših pristojnosti in meja. Zato ga ni mogoče reševati samo na lokalni ravni z radikalnimi ukrepi, kot so postavljanje ograj in podobni ukrepi. Pri reševanju vprašanj migracij, ilegalnih migracij in beguncev je potrebno najprej identificirati in odpraviti razloge za njihov nastanek. Sprijazniti se moramo z dejstvom, da so migracije del naše realnosti, našega vsakdana. Migracije so se dogajale, se dogajajo in se bodo dogajale. Razlogi so različni, v bistvu pa se ne spreminjajo. Vsi si želimo miru in predvsem kvalitetnega življenja in vsi imamo pravico do tega. Kar se pa tiče predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavanju migracij, ki sta ga vložili poslanska skupina SDS in SNS, za obravnavo in sprejem v državnem zboru, pa sem mnenja, da je sicer pobuda možna in legitimna, vendar brezpredmetna. V Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi je določeno, da se mora predlog za razpis posvetovalnega referenduma nanašati na vprašanje iz pristojnosti državnega zbora, ki je širšega pomena za državljane, hkrati pa o tem vprašanju državni zbor še ni sprejel končne odločitve. Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. Posameznih držav ne zavezuje k k spreminjanju nacionalne zakonodaje in na noben način ne posega v njihovo ustavno ureditev, prav tako pa tudi ne bo postavi del občega mednarodnega prava. Zato ocenjujem, da pri tej vsebini ne gre za odločitev iz pristojnosti državnega zbora in nima nobene zakonske podlage. Iz referendumskega vprašanja in obrazložitve ne izhaja, na katero odločitev državnega zbora se nanaša posvetovalni referendum. V postopku sprejemanja aktov državnega zbora tudi ni vloženega predloga akta, ki bi bil povezan z razpisom predlaganega posvetovalnega referenduma. Zato si zato tudi s tega vidika formalnega ni razloga in pogojev za sprejem pobude. Globalni dogovor migracij je po vsebini dogovor o sodelovanju držav pri odpravljanju vzrokov migracij, preprečevanju migracij in trgovine z ljudmi ter pri spodbujanju varnih, urejenih in zakonitih migracij. Slovenija je vedno zagovarjala stališča, da je za naslavljanje migracij potreben celovit, kooperativen pristop. To je tesno sodelovanje med državami izvora, tranzita in cilja, skupaj z relevantnimi mednarodnimi organizacijami. To pa je temeljni namen globalnega dogovora. Tudi sama si bom prizadevala, da bomo to problematiko reševali na strpen, strokoven in učinkovit način. Kot že povedano, predloga za posvetovalni referendum ne bom podprla iz materialnih in formalnih razlogov. Hvala lepa.